L'alta velocità, l'unica considerata dai relatori, collega solo pochissime tratte e il resto della rete è in uno stato deprecabile. Nella mia regione la situazione è peggiore che altrove la distanza che collega il porto di Genova, uno dei più importanti del Mediterraneo, con il confine francese è di 147 km e per percorrerla un treno impiega tre ore, con almeno mezz'ora di attesa a Ventimiglia o a Mentone per mancanza di accordo fra ferrovie francesi e italiane. E noi siamo qui a parlare di pacchetto ferroviario europeo? In seguito all'ennesima interruzione per rimuovere un treno ci sono voluti 38 giorni e 2 milioni e mezzo di euro per inspiegabili ritardi organizzativi. Rimarco quindi che in Liguria le infrastrutture sono obsolete e i cittadini gravemente discriminati perché pagano un prezzo troppo alto per un servizio francamente inaccettabile.